Ik moet ook de Commissie bedanken. Dit is mijn 12e kwijtingsoefening. Ik denk dat het voor de eerste keer is dat wij op een dusdanig constructieve manier met elkaar hebben samengewerkt

we moeten dus goed met ons geld omgaan.

Er is ook behoefte aan een betere controle.

Het Europees Parlement ik zie dat onze secretaris generaal naast de ondervoorzitter zit. Ik moet de heer Welle uitdrukkelijk bedanken. Ik was de vorige kwijtingsrapporteur.

meer en nooit genoeg. We moeten als instelling het voorbeeld geven, dus we moeten ook durven besparen.

Toch gaan we voor het huis van de Europese geschiedenis, als we alles bij elkaar optellen, min of meer 136 miljoen euro spenderen.

Het gebeurt allemaal met gesloten deuren, vaak in de cenakels van het Bureau, en dat kan ik als democraat niet goedkeuren.